No era un asunto personal, sino que era el debate de la manipulación, el ataque a la pluralidad, el ataque a la democracia. Señor comisario, esta guerra cibernética va más allá de actuar ahora, a última hora, pero, por lo menos, se han dado algunos pasos, ¿no? Esa necesidad de prevenir los riesgos asociados a la desinformación y a las noticias falsas está de actualidad, con incidentes de ciberseguridad en Facebook que han comprometido las noticias de millones de usuarios, también europeos y europeas. Esta alteración de la democracia es, en definitiva, una injerencia electoral, pero ¿sabe para qué fundamentalmente? Para los partidos de extrema derecha fundamentalmente para los partidos que incitan al odio y a la xenofobia y que amplifican un discurso racista y xenófobo. Lo estamos viviendo en estos momentos en el Estado español. La eliminación de cuentas falsas en Twitter y Facebook, que no se permita el control no solo online sino también offline los análisis independientes y la transparencia política serían nuestro objetivo.